Madame la Présidente, je dirais que, parmi les régions de l'Union européenne les plus défavorisées, figurent les régions ultrapériphériques qui, en plus de leur retard, cumulent des handicaps irrémédiables, comme l'éloignement, le marché réduit, l'insularité, la vulnérabilité aux aléas climatiques.

du PIB moyen européen, j'exprime mon accord, mais à la double condition, premièrement que les fonds d'objectif 1, pour les régions de convergence, ne soient pas amputés et j'aimerais même qu'ils soient augmentés par les économies réalisées du faít de la sortie de certaines régions de l'objectif 1. Ces économies doivent profiter, bien sûr, aux régions intermédiaires, aux nouvelles régions, mais également aux autres. Et la deuxième condition, c'est que cette création soit tout aussi favorable que le processus du phasing out pour les régions concernées. Enfin, la politique de cohésion est une politique de solidarité et de redistribution pour permettre une mise à niveau et un rattrapage. Elle ne peut pas remplacer toute autre stratégie comme, par exemple, l'Europe 2020, qui doit avoir son financement autre que celui de la cohésion, même si ces deux politiques, bien évidemment, doivent être coordonnées et mises en convergence. C'est ainsi que notre groupe, par exemple, s'oppose à ce que le Fonds social européen sorte de la politique de cohésion